Voorzitter, collega's, de bedoeling van deze hervorming van de visumcode was het gemakkelijker te maken om toeristische of zakenvisums aan te vragen. Dat is belangrijk voor onze economie en ook onze toerismesector.

Dat geldt ook als die landen weigeren op praktisch vlak mee te werken, zoals bij de identificatie en het uitreiken van papieren. Ook is het belangrijk dat EU-landen aan die buitengrenzen geen dagvisums meer kunnen uitdelen aan dagjestoeristen. Achterpoortjes die onze buitengrenzen verzwakken, moeten dicht! Beste collega's, dit was mijn laatste interventie in dit Parlement.